Señor Presidente, quiero agradecer también al ponente, David Martin, el trabajo que ha desempeñado y a la Presidencia danesa la disposición que ha tenido para avanzar a lo largo de este informe. Sabemos bien cuáles son las competencias de los parlamento clásicos tres muy concretas la función legislativa, la función presupuestaria y la función de control, y otra más difusa, pero muy importante la de orientación política. A través de la función de control, los parlamentos pueden escrutinizar y fiscalizar la actuación del gobierno y de la administración, pueden exigir la rendición de cuentas y pueden, finalmente, aplicar la responsabilidad política, si ello es necesario, mediante mecanismos ligeros o mediante mecanismos más contundentes. El derecho de control incluye las comisiones de investigación y, por tanto, el trabajo que en estos momentos estamos tratando de desarrollar amplifica las funciones de este Parlamento, que ha avanzado mucho en el ámbito legislativo y en el ámbito de las competencias legislativas y presupuestarias, pero que se ha quedado atrás en lo que se refiere al control. Por tanto, como todavía tenemos ante nosotros un proceso negociador después de esta votación, pido al Consejo y a la Comisión que, junto con el ponente y con este Parlamento, dotemos de capacidad de investigación a esta Casa.